Las cooperativas son un éxito y se debe a su modelo de gobernanza por la gestión democrática y la participación directa, por la participación en los beneficios, por la educación, la formación y la información como base de la gestión porque se arraiga en las comunidades haciendo cohesión social y cohesión territorial por un enfoque de gestión a largo plazo que da una economía territorial más sostenible. Además, son innovadoras, porque crean nuevos sectores servicios sociales, sanitarios, digitales, interés general. El marco financiero plurianual debería apoyar a las cooperativas y posibilitar el acceso al crédito, no recortar, no asfixiar. Esta Comisión, el Consejo y los Estados miembros deben trabajar para un crecimiento sostenible y social.